Gospođo predsjedavajuća, osnovni cilj regulative o medicinskim proizvodima je usklađenje zakona i pravila s napretkom i novim spoznajama u medicini. Otkada je na snazi prijašnja direktiva, napravljeni su krupni koraci unaprijed u upotrebi implantata i raznih medicinskih uređaja. No, napravljeni su i koraci unatrag u zaštiti pacijenata što su zorno pokazali skandali s otrovnim silikonskim umecima i umjetnim kukovima. Nužna su nova pravila koja će pronaći ravnotežu između potrebe za bržim puštanjem na tržište novih potencijalno spasonosnih uređaja i pružanjem maksimalne zaštite korisnika. Zato žalim što se Europsko vijeće nije moglo usuglasiti oko stajališta o ovoj regulativi. Nadam se samo da radi njihove neodlučnosti neće doći do novih stradanja pacijenata. Imali smo prilike vidjeti da kada se dogode medicinski skandali javnost upire prstom upravo u pravcu institucija Europske unije.